kar se tiče filmov, mi je bil najbolj v spominu film Iluzionist. Všeč mi je bil zaradi čarovniških trikov, zaradi tega, ker od samega gledalca zahteva določeno količino zbranosti, določeno domišljijo, ne povejo vsega, ne pokažejo vsega. Torej tako kot vsi čarovniški triki hočejo od nas, da ne vidimo, ne vemo vsega, ampak na koncu se zadeve čisto poklopijo in smo pravzaprav presenečeni, ke pride pol zadeva do konca oziroma ko se razkrije, kaj je bil namen. Zgodba filma, je bila o prepovedani ljubezni oziroma kako bi par prišel skupaj. ljubezen med dekletom, ki je bila izvoljenka dunajskega prestolonaslednika in tega iluzionista, je bila seveda za tiste čase nerazumljiva in nikakor nista mogla priti skupaj. stranska zgodba pa je bila medtem, da je prestolonaslednik hotel priti do oblasti po nepravi poti. s pomočjo iluzije je iluzionist najprej pokazal oziroma naredil tako, da je bil mrtev, da je izginil, izginila je tudi ta to dekle, ki so jo potem seveda odpeljali nekam v gozd, kjer sta se potem dobila. tega prestolonaslednika pa so seveda, pa je roka pravice dobila doma popolnoma nepripravljenega. Skratka, s pomočjo iluzije so mu dokazali oziroma pokazali, da je hotel priti do oblasti na nepravi način, ljubezen pa je tudi našla svojo pot, tako da sta bila potem srečna in zaljubljena odšla v novo življenje. izletniški kraj. Slovenija ima zelo veliko izletniških krajev. nazadnje sem bil v Logarski dolini, drugače recimo tudi Cerkljansko, za Cerkniško jezero, morje, gore so predvsem zanimive zaradi tega, ker vedno v vsakem letnem času ponujajo določeno, določen pogled, so različne. hkrati se moraš pa za obisk gora vseglih malo potruditi, ne, dati nekaj telesnega napora, tudi mentalno zdravje mora biti nekje pravilno, dobro in tako naprej, da lahko prideš gor, ker, vsaka, vsak napor, vsak telesni napor zahteva od človeka, pač pričakuje od človeka, da bo ta napor zmanjšal, znižal, ampak če si dovolj mentalno zdrav, pa pač napreduješ in prideš do vrha. Na vrhu potem pa seveda čaka nagrada. Zdaj, ali je to koča ali je to razgled. pot nazaj v dolino je po navadi še težja kot navzgor, ampak, za dobro družbo in za lep dan se da tudi, se tudi to potrpi. Tako da gor so taka, zelo zanimiva in prijetna izletniška točka. Glavna znamenitost gora je njihova višina in pestrost, kar se tiče flore in favne, čeprav, živalstva se veliko ne vidi, ker živalstvo je dokaj plaho in se hitro skrije. Na določeno razdaljo pa se da videti kakšne gamse, kozoroge, svizca mogoče. flora, kar se tiče rož, je pa tudi. Zdaj, planike so sem in tja, murko se spomnim samo enkrat, tako da me tudi to še čaka. je pa zanimivo to, da v gorah so po navadi ljudje prijetni, prijazni in se, pač družba je zdrava, fajn in se imaš dobro. Pot do gora je zavita. na začetku se začne kot vsaka z asfaltom in potem prideš do makadama in na koncu kolovoza, kjer pustiš avto. do vrh gora je, vodi po navadi steza oziroma dobro uhojena pot, če imamo srečo, markirana, če nimamo sreče in dobro orientacijo, lahko tudi nemarkirana pot, ki je po navadi hitrejša, vendar težja. Kateri poklic mi je najbolj všeč in zakaj? Najbolj všeč mi je poklic, ki ga opravljam sam zdaj. Sem vzorčevalec oziroma strokovni sodelavec za monitoring in vzorčenje odpadnih voda ter odpadkov. Všeč, kot poklic pa mi je všeč zaradi tega, ker ima ravno pravo razmerje med terenom in pisarno. To pomeni, da mi ni treba biti skozi za računalnikom, nisem osem ur, ne sedim osem ur, ampak imam tudi teren, tako da nekako dva dni je namenjeno birokraciji, torej izdelavi zapisnikov, poročil, branju zakonodaje, branju standardov, pripravi vzorčenja, trije dnevi pa so nekako namenjeni za izvajanje vzorčenja, torej, odhod na teren, odhod na mesto vzorčenja, nastavitev vzorčevalnega aparata in seveda potem naslednji dan ... In seveda naslednji dan se pobere vzorce, pripelje v laboratorij, razdeli vzorce in pripravi podvzorce, skonzervira in tako naprej. Tako da je, delo zelo pestro. Ker hodimo po terenu, imam tudi nekaj opravka z ljudmi. ker sem dokaj komunikativen človek in mi je samo sodelovanje in ljudje so mi načeloma prijetni, ker pa oni rabijo nas, ne mi njih, so ti ljudje tudi zelo prijazni do nas. Tako da, je ta poklic, ki ga opravljam zdaj, zame fenomenalen. Ne vem, če sem ravno razložil poklic razložil sem oziroma, razlagal sem o delovnem mestu, na katerem pač ljudje, tisti, ki smo na tem na teh delovnih mestih, opravljamo vzorčenje odpadne vode. Vzorčenje odpadnih voda se opravlja na vseh industrijskih vodah in komunalnih vodah, komunalnih odpadnih vodah, torej iz, vode iz industrije in vode iz centralnih komunalnih čistilnih naprav. Se pa vzorčijo tudi vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, torej pod petdeset PE, ki, s katerimi so, ki so po navadi ob, stanovanjskih stavbah oziroma večstanovanjskih stavbah, torej, do petdeset prebivalcev nekako sprejmejo. ljudje, ki se ukvarjajo s tem poklicem oziroma s tem delom, morajo imeti osnovno znanje kemije, vsaj nekaj, potem biologije, zelo pomembna pa je ta človeška, človeška pristnost in dobro pač razumevanje ljudi, prilagajanje in, zelo morajo biti, kako se že reče, inovativni. Kajti ko prideš na teren, nikoli ne veš, kaj te čaka, nikoli ne veš. pogoji so zelo malokrat optimalni oziroma tam ene deset do dvajset procentov so optimalni pogoji, vse ostalo pa zahteva od tebe zelo veliko improvizacije, da dobiš prave vzorce, da dobiš dobre vzorce. Vedeti moraš, kako so čistilne naprave sestavljene, kje so iztoki, kakšni so iztoki, kakšne so cevi, kakšna je turbulenca vode in vse tako. In če so vsi pogoji, če je vsem pogojem zadoščeno, potem nimaš veliko dela. Ampak kot sem povedal, v osemdesetih procentih ti pogoji niso optimalni, zaradi tega je treba velikokrat biti inovativen in sprejemati kompromise glede standarda, zakonodaje in želja naročnika. Jed, ki jo sam pripravim in mi je najbolj všeč, so goveji zrezki v naravni omaki. Všeč pa zaradi tega, ker jed ni preveč suha, goveji zrezki imajo tako ali tako zelo dober okus in zelo enostavno se jih pripravi, kajti meso se kuha samo, tiste tri ure, zrezki so mehki, omaka je enkratna in zraven še tisti pire krompir, ke ke pride zraven, in je prav fajn. zrezke najprej potolčeš, pomokaš, posoliš, opečeš po obeh straneh, tam minuta na suhi toploti. nato jih daš nazaj v ponev, zaliješ z vinom, najprej z vinom, zaradi tega, da pač alkohol izhlapi. poleg tega vino, ker je kislo, še še malo, zmehča beljakovine mesa. Nato doliješ z vodo, dodaš začimbe, majaron, rožmarin, timijan, odvisno od okusa. pokriješ in pustiš počasi, da vre. med kuhanjem, zrezkov, oziroma medtem ke so zrezki v vodi, dušenjem pravzaprav, med dušenjem zrezkov, pa pripraviš krompir. Omajiš krompir, narežeš na kocke, daš kuhati. Ko je krompir mehek, ga, narediš pire in jed je gotova. Kar se tiče knjig, nisem ravno bukvožer, zato nekih zelo, priljubljenih knjig in priljubljenih pisateljev nimam. najbolj se mi je v v spomin vtisnila knjiga, Plašč od Nikolaja Vasilijeviča Gogolja. To je bila tudi ena redkih knjig, ke sem jo prebral v srednji šoli. Všeč mi je bila zaradi tega, ker ni bila velika, ni imela veliko strani, knjiga je bila dosti hitro prebrana. Da se jo pa tako spominjam, je pa zaradi tega, ker sem jo po sreči imel potem med, na ustnem vprašanju tudi pri maturi pri slovenščini, tako da sem vsaj vedel, kakšna je zgodba in tako naprej. Tako da Nikolaj Vasilijevič Gogolj, Plašč. Vsebina knjige, Opisuje tega glavnega junaka, ki je neki uradnik v, bomo zdaj rekli, na upravni enoti, in pač do navadnih ljudi, ki niso njegovega ranga, se, obnaša zelo visoko, zelo arogantno, skratka, on je zelo pomemben, vsi ostali so nič za njega. Do, ljudi, ki so pa njemu nadrejeni, je pa zelo polizan, zelo jim rad ustreže in končno se je, enkrat si je pa pač kupil ta plašč. dolgo časa je nosil zelo zlizan plašč, pač ves tak znucan, ko pa je nekoč, enkrat končno zbral dovolj denarja, si je kupil zelo pač tak bogat, dober, nobel plašč, in odkar je imel ta plašč, se je potem zelo veliko nosil in se ni več zanimal za vse ostale sodelavce. Vsi so bili zanj manjvredni, ampak na koncu se je izkazalo, da je pač on potegnil kratko, kar mu itak noben ni pomagal. To, kar se jaz spomnim. Največja naravna katastrofa, ki mi je ostala v spominu, je mislim, da potres na velikonočni ponedeljek nekaj let nazaj. to je pač edina naravna katastrofa, ke se jo pač spomnim v Sloveniji, da je bila. Takrat v Posočju je bil ta epicenter. Tam so imeli kar malo več poškodb, jaz se pa samo to spomnim, da se je pri nas začel rukati kamin, in da sem pač čutil, kako se zemlja trese. To je bilo edinokrat, da sem jaz čutil potres, in res je bilo takrat kar dosti katastrofalno. najuporabnejše orodje zame je sekira. to pa zaradi tega, ker z enim koncem lahko zabijam, če hočem zabiti žeblje, če hočem razbiti kamen, če hočem zabiti klin ali karkoli podobnega, z drugo stranjo, ke je pa zelo ostra, se pa lahko podre drevo, lahko se podre grm, tako naprej. in lahko se priskrbim drva. To pomeni, da me pozimi ne bo zeblo. po drugi strani pa lahko z z njenim rezilom lahko tudi kakšni kuri odbijem glavo in sem tako tudi pač imam preskrbljeno prehrano, tako da mislim, da sekira je ena takih glavnih in najboljših orodij, kar jih lahko, kar jih kar jih je človeštvo pogruntalo. Letni čas najbolj, imam rad zimo. To pa zaradi tega, ker pozimi so, pač res, da so nizke temperature, ampak, če me zebe, še lahko še kar napravim, če je, vroče, pač dam kakšno stvar dol in lahko vzdržujem splošno telesno temperaturo. poleti pa če mi je enkrat vroče pa če sem v samih kopalkah, ne moram dati nič več dol oziroma tudi če dam tiste kopalke gor, dol, ne bo nobenih, nobene razlike. Tako da zima. tudi kar se tiče samih, same aktivnosti, je zima ponuja čisto dosti, možnosti. tako kot pravijo mnogi, ke se ukvarjajo z vremenom, da ni slabega vremena, je samo slaba oprema. Tako da tudi pozimi lahko in kolesariš in smučaš in plezaš, hodiš, tečeš, kakorkoli. Tako da vsi športi, ki se lahko odvijajo poleti, se lahko odvijajo tudi pozimi, medtem ko poleti zimskih športov se ne moremo iti. Slabe plati zime so kidanje snega, plundra na, cestah, torej, veliko vlage v veliko vlage oziroma takrat, ko se začne taliti sneg, ne veš, kako bi se obul. drugače pa zima prav veliko slabih stvari nima, no. Edino, kar je, moramo biti zelo pozorni na to, da če se ukvarjamo s športom in tako naprej, da se zelo hitro preoblečemo, zaradi tega, da nas ne zahladi in da se ne prehladimo, torej da nas ne obišče bolezen. zadnje čase s vse bolj navdušujem nad kolesarstvom. to pa zaradi tega, ker je individualni šport, torej je šport odvisen samo od mene, nisem odvisen od nikogar drugega. lahko se pač, je sicer odvisno od vremena, tako da recimo v kakšnem dežju in mrazu se s tem ne ukvarjam, ampak načeloma mi je pa zelo zanimivo, pač sam se tudi odločiš, koliko časa se boš s tem, kam boš šel, kako boš šel. Pač vidiš kar nekaj, Slovenije. Lahko greš daleč, lahko greš blizu, lahko narediš par krogov ali pa narediš en tak malo večji krog. Tako da, kolesarstvo, seveda brez plesa si pa ne predstavljam življenja. Slaba stran je vremenska odvisnost in pač nesreča, če se ti, prebode guma pa nimaš rezerve. Od domačih živali svinja je kralj živali, a ne, zaradi tega, ker se jo da pač popolnoma porabiti. Od glave do parkljev, vse se da porabiti, vse se da ali skuhati ali predelati v salame ali pa kar, scelega pač v zrezke. tudi drobovina sama, daje veliko možnosti za, uporabo, tako da najbolj všeč mi je pač svinja. sama skrb za to domačo žival ni posebej, komplicirana, važno je, da ima dovolj hrane. je od, več ali manj zgolj zelenjavno hrano, torej krompir in ostale, pomije, torej kar mi ne pojemo do konca, bo ta žival gotovo pojedla, na koncu pa pač nam da tudi sama hrano. Tako da ... Ogrevanje bivališč ljudi je po svetu različno. v Sloveniji se zdajle najbolj uveljavljajo toplotne črpalke, ki uporabljajo toploto iz zraka. mogoče pač to so toplotne črpalke zrak-voda, imamo toplotne črpalke tla-voda, kjer uporabljajo geotermalno vodo, oziroma geotoploto iz zemlje. če pa se naredi samo moment, če pa se naredi vrtina, pa lahko uporabljamo tudi geotermalno vodo, torej ogrevanje s pomočjo, zopet zemlje oziroma podtalnice. drugi najbolj pogost oziroma zaenkrat še najbolj pogost primer ogrevanja svojih stanovanj je pač les, kurjenje lesa, torej zdajle se veliko se uporablja lesna biomasa, kjer, kurimo oziroma kjer se kurijo peleti, kurijo se, Druga najbolj pogosta, najbolj pogost vir toplote je les. Včasih smo veliko kurili na drva, zdajle pa se vedno bolj uveljavljajo sekanci in lesni peleti. opušča pa se plin in kurilno olje kot dve fosilni gorivi. zdaj kako se recimo na Islandiji se ljudje še ogrevajo s pomočjo gejzirjev, torej zopet geotermalna voda, v Afriki se jim gotovo ni treba prav ne vem kaj ogrevati, torej se ogrevajo na sonce. Japonci so pa gotovo že kaj pogruntali pač . vabilo na rojstni dan. Iz odvisno je, koga vabimo, za za kakšen rojstni dan. Zdaj, če vabimo za rojstni dan za deset let, potem, pač povabimo tiste naše sošolce in je primer vabila: dragi Luka, vabim te na praznovanje mojega rojstnega dne, ki bo v soboto, peti tretji, pri meni doma. Za, v primeru odsotnosti oziroma če prideš, prosim pokliči mojo mami na telefonsko številko nula, pet, tri, dva, osem, pet, tri, devet, ena. Hvala lepa in seveda dobrodošel. za vabilo, kolegov na svoj petindvajseti rojstni dan seveda zapišemo: Ej, stari, pridi na žur! Pijača bo! Hrana bo, naročili bomo pice. Morebiti bo tudi DJ. prileti, uleti, ni važno, kakšen. A ne, zdaj za petdesetletnico imamo pa spet: Prišel je Abraham. Pridi in se bomo imeli fino. Rojstnodnevna voščila so ravno tako lahko različna. Seveda najpogosteje rojstnodnevno voščilo je: Vse najboljše za tvoj petdeseti rojstni dan. Če poslušamo Radio Slovenija ena, jih imamo potem, v oddaji Naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo različna vabila, seveda pa, zelo velikokrat se sliši: "Naj za kratek čas odloži delo dragi oče, ded, stric, mož, brat Jure Tepina in naj prisluhne naslednji pesmici. Vsi domači ga lepo pozdravljajo in mu pošiljajo koš poljubčkov." drugače pa so zelo, zelo primerni tudi kakšni, rojstnodnevni verzi, verzi kar tako, ampak za to pa rabim, bi pa jaz potreboval kakšen poseben, posebno ime oziroma navdih, da napišem tako rojstnodnevno voščilo.